Panie Przewodniczący! W archiwum wschodnim polskiego ośrodka KARTA zawarte są zeznania polskich kobiet żołnierzy Armii Krajowej, które walczyły z okupantem niemieckim w czasie II wojny światowej.

Obecny wymiar sprawiedliwości w Federacji Rosyjskiej jest prostą kontynuacją tamtego systemu, potwierdzaną przez Władimira Putina.